Señor presidente, señor comisario, el Cuerpo Europeo de Solidaridad en su nueva versión como ventanilla única que agrupa todas las posibilidades que tienen los jóvenes europeos de participar en programas de solidaridad es una realidad de la que en unos pocos años nos sentiremos orgullosos. Una gran idea, como lo fue el programa Erasmus, porque va a igualar las oportunidades de acceso a estos programas y porque permitirá aprovechar mejor los recursos que dedicamos a ellos y favorecerá una evaluación más global y objetiva del impacto que tienen estas actividades sobre las personas que se benefician de ellas. Así, se van a convertir sistemáticamente en hechos los valores más nobles en los que se funda nuestra Unión. Nuestros jóvenes van a contribuir a la cohesión de nuestra sociedad, van a ayudar a las personas que les necesitan, van a conocer otras realidades que les van a hacer más conscientes, más solidarios, van a vacunarse contra estereotipos y prejuicios, y van a adquirir capacidades que les ayudarán como ciudadanos y en sus posibilidades de empleabilidad. Por eso coincido en la necesidad de mejorar las definiciones de solidaridad y voluntariado y en incrementar las medidas de difusión aplicando a la tarea los medios que mejor llegan a los jóvenes. También abogo por mejorar la calidad y precisión de las certificaciones que obtienen los participantes y planteo que en este concepto, participantes, se incluya a los acompañantes que destacan las organizaciones civiles que hacen posible el funcionamiento de este programa. Su función es capital para que todo salga bien y es un ejercicio doble de solidaridad con los destinatarios finales del programa y con los jóvenes que participan en él.